Ja, en lep pozdrav še enkrat vsem! Torej, kot sem že v uvodu povedala in kot piše v poročilu, je kritika res nujna, a sama bi dodala, da je potrebna tudi pohvala. Zato se tudi zahvaljujem varuhinji in ekipi, da je v poročilu tudi kar nekaj pohval. Želim si, da bi bilo v naslednjem poročilu teh pohval še več, ampak ne zato, da bi jih nekdo dobro pač raje podeljeval, ampak zato, da bi se veliko stvari uredilo na bolje v tem torej naslednjem letu. Sama bom se najprej osredotočila problematike invalidov, ker je bilo to tudi večkrat omenjeno in ker mi je tudi to precej blizu. Sporna zakonodaja odpuščanja je bila velikokrat omenjena v poročilu varuha človekovih pravic in se tudi strinjam. Zelo dolgi različni postopki pred invalidskimi komisijami. Strinjam se in podpiram priporočilo o skupnem poenotenju, torej ureditvi skupnega medicinskega izvedeništva. Kolega iz Levice je že omenil tudi zelo nizka nadomestila za delovne invalide. Govoril je o šestdesetih odstotkih pokojninske osnove ja, šestdeset odstotkov pokojninske osnove dobijo tisti invalidi, ki so na dan invalidske invalidske komisije zaposleni, brezposelni dobijo celo štirideset, štirideset procentov pokojninske osnove. In ta nadomestila se začnejo z dvesto evri, kar je skorajda pol manj, kot so denarne socialne pomoči. Pravice invalidov v času zaposlitvene rehabilitacije. Sami ste v poročilo dali priporočilo, da se nadomestilo oziroma nagrada izplačuje v sorazmernem deležu glede na opravljene ure invalidov, ker do zdaj je, na primer, sploh ni, če invalid v določenem mesecu ne opravi sto ur zaposlitvene rehabilitacije. Priporočali ste tudi izplačilo malice. Jaz pa priporočam še, da se ta nagrada izplačuje vsem invalidom, ki so vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo, kajti po sedanji zakonodaji je invalidi, ki dobivajo nadomestila za invalidnost pri SPIZ-u, sploh ne dobivajo, pa čeprav so ta nadomestila, kot sem rekla, polovico nižja od nadomestil, ki oziroma od denarnih socialnih pomoči. Izpostavili ste tudi problematiko družinskih pokojnin otrok, ki plačujejo dohodnino od teh zelo nizkih družinskih pokojnin. Imela sem več primerov mam, mamici, lahko bi bili seveda tudi očetje, ki so me na to opozorile. Ko otroci od ob izgubi enega od staršev dobivajo zelo nizko, običajno je tanen pač pokojnina nizka, in potem konec leta dobijo še dohodninsko odločbo, da morajo plačati dohodnino. Predlagam, da se res ta zadeva tudi čim prej uredi. Izpostavili na strani štiristo pet ste izpostavili posebej problematiko otrok s posebnimi potrebami. Se pravi, gre za dodelitev stalnih spremljevalcev, predvsem ste opozorili na otroke z avtizmom. Lahko vam povem oziroma vas spomnim, da je poslanka SMC, doktor Jasna Murgel v prejšnjem mandatu to zakonodajo, torej novelo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, tudi vložila, a žal je bila zaradi različnih političnih igric, torej ni bila sprejeta; Kajti bila je vložena na eni izmed zadnjih sej, ko pač zadeva, ko ni bila niti zadostna udeležba. Tako da tukaj tudi predlagam, zadeva je pripravljena, da se tole čim prej uredi. Izpostavili ste, kot sem rekla, tudi nekaj pozitivnih, zadev. Povedali ste, da kršenje delovnopravne zakonodaje se vseeno zmanjšuje. Večkrat je iz bilo izpostavljeno tudi na vseh odborih in tudi v poročilu, da je inšpektorjev za delo premalo. Moram povedati - to informacijo imam -, da sedaj ob sprejemanju, ZIPRS-a, torej Zakona izvrševanju proračuna ki, bo danes na vladi, je zagotovljenih, torej sredstev za deset dodatnih inšpektorjev. Pozitivno se mi zdi tudi to, da je bil v začetku letošnjega leta spremenjen Zakon o izvršbah, kajti to, da je bilo v lanskem letu dva tisoč tristo enainpetdeset predlogov izvršb na nepremičnine za znesek, torej za dolg do tisoč evrov, je nesprejemljivo. To je na srečo v torej v letošnjem letu, v začetku leta bilo urejeno. Veseli me tudi širitev kapacitet v Domu v Lukavci v naši Prlekiji, kar je bilo omenjeno. Še veliko zadev je med temi sedeminsedemdesetimi priporočili, ki bi jih lahko izpostavila. Želim si, da bi jih bilo torej realiziranih čim več. In, se na tem mestu tudi zahvaljujem dosedanji varuhinji, gospe Vlasti za izvrstno opravljeno delo in ji želim vse dobro na nadaljnji poti. Hvala.